Betrug, Untreue, Bestechung, Korruption sind Straftaten von erheblichem finanziellem Gewicht. Aber wenn sie gegen ein öffentliches Budget gehen egal ob auf nationaler Ebene oder hier in Europa dann sind sie auch demokratiegefährdend. Denn wenn wir zulassen, dass man sich am europäischen Haushalt bereichern und damit den Steuerzahler und Bürger schädigen kann, dann wirkt dies demokratiefeindlich. Deswegen ist der heutige Schritt etwas, das mit dem Haushalt und den demokratischen Prinzipien der Europäischen Union zu tun hat. Bisher gab es nur eine Konvention des Rates immerhin. Die ist über 20 Jahre alt. Heute schaffen Sie parlamentarisches Recht. Wir stärken die Rechtsgrundlage für alle Aktivitäten unserer Dienste gegen Korruption, Bestechung, Untreue und Straftaten dieser Art mit dieser PIF Richtlinie und mit der von uns in Vorbereitung befindlichen Reform der OLAF Verordnung, mit OLAF wie bisher und EPPO neu. Auf der Grundlage der EPPO Verordnung haben wir Rechtsgrundlagen und Organe und Instrumente, die so glaube ich beachtlich sind, die dem europäischen Bürger entsprechen und die für Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit bei europäischen Haushaltsprogrammen einen großen Beitrag leisten.

Ich will Sie bitten, auch die EPPO Verordnung alsbald in Rechtskraft zu setzen. Dann haben wir in 20 Mitgliedstaaten eine Europäische Staatsanwaltschaft, und das OLAF arbeitet mit ihr. Und in den anderen sieben, acht Mitgliedstaaten wird das OLAF wie bisher die Arbeit machen und den nationalen Staatsanwaltschaften zuarbeiten.